2020. Oba te dokumenty będą miały wpływ na wiele aspektów w dziedzinie lepszego stanowienia prawa, a sprawozdanie było dobrą okazją, żeby się do nich odnieść. Przygotowując sprawozdanie spotkałam się z wieloma środowiskami, starając się wysłuchać opinii zarówno środowisk biznesowych jak i środowisk pracowniczych, związków zawodowych i organizacji

Sądzę, że absolutna jednomyślność w głosowaniu w Komisji Prawnej świadczy o tym, że udało nam się znaleźć rozsądny kompromis między oczekiwaniami wszystkich grup politycznych. W tym miejscu dziękuję za znakomitą współpracę wszystkich koleżanek i kolegów i dodam, że była to wyjątkowa współpraca, bo ponadpolityczna, co zdarza się rzadko w tej izbie.